Oui, c'est au tour de la France de connaître l'ère des expulsions. Il s'agit d'expulsions de masse sur la base d'une appartenance ethnique, ce qui est totalement contraire au droit européen. À l'ère du social sarkozisme, la seule question présente sur les lèvres de mes concitoyens en France est Aujourd'hui les Roms.

Barroso nous le rappelait ce matin, l'heure est venue de montrer que notre pensée européenne ne s'arrête pas au domaine économique.

En entendant certains de mes collègues d'extrême droite, j'ai la chair de poule. Aujourd'hui, si l'on veut faire respecter nos minorités, respecter nos valeurs, respecter la charte fondamentale qui est incluse dans le traité de Lisbonne, vous n'avez qu'une seule chose à faire condamner la France.